virðulegi forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um rýmri fánatíma og er ein flutningsmaður þetta mál er kannski ekki stærsta málið í umræðunni í samfélaginu í dag og alls ekki það er auðvitað mjög mikið sem gengur á í þessu samfélagi en þar sem þingmenn hafa tækifæri til að koma málum inn meðan við bíðum eftir þessum stærri málum frá ríkisstjórninni og kannski fleirum líka ef tekst að koma einhverjum sameiginlegum tillögum á framfæri varðandi skuldavanda heimilanna meðan við bíðum eftir því flytjum við þau mál sem eru tiltæk og þetta komst á dagskrá þannig að það er flutt þó að það sé mjög sérhæft má segja þetta mál það gengur út á það virðulegi forseti og ég ætla að vitna í tillögugreinina hún hljóðar svo með leyfi virðulegs forseta alþingi ályktar að fela forsætisráðherra að setja reglugerð um notkun þjóðfánans í því skyni að rýmka fánatíma þetta mál gengur út á það að rýmka fánatímann í dag er hann mjög skýr fánatíminn það er hvað við megum hafa fánann lengi við hún en ég vil rýmka þann tíma og mun fjalla um það aðeins betur síðar í minni framsögu lögin um þjóðfána íslendinga og ríkisskjaldarmerkið eru að stofni til frá árinu nítján hundruð fjörutíu og fjögur og hafa tekið mjög litlum breytingum frá upphafi þannig að það mega vera rök fyrir því að þau eru fullgamaldags tillagan sem ég er að færa fram og vil helst að verði samþykkt í þinginu

nánari útfærslu á fánalögunum sú reglugerð sem átti að setja hefur reyndar aldrei verið sett þannig að það er svokallaður forsetaúrskurður

um fánadaga og hve lengi dags megi halda fánanum við hún og svo framvegis en það hefur ekki verið gert þannig að nú legg ég til að forsætisráðherra setji reglugerð og það verði þá ekki eins og þetta hljómar í dag í dag hljómar fánatíminn svona og í forsetaúrskurði um fánadaga og með fánatímann númer fimm nítján hundruð níutíu og eitt segir í þriðju greinar og ég ætla að lesa þá grein með leyfi virðulegs forseta fána skal eigi draga á stöng fyrr en klukkan sjö að morgni og að jafnaði skal hann eigi vera lengur uppi en til sólarlags og aldrei lengur en til miðnættis ég vil fara út úr

og koma því þannig fyrir að svigrúmið verði aukið þannig að það megi hafa fánann uppi allan sólarhringinn yfir bjartasta tímann á sumrin frá fimmtánda maí til fimmtánda ágúst þetta mál gengur út á það á hluta af þessu tímabili er sólsetur eftir miðnætti og sólarupprás skömmu síðar

þannig að það er þá rétt að byrja á því að heimila að fána sé uppi allan sólarhringinn á sumrin ég tel og veit að íslendingar eru mjög stoltir af fána sínum og vilja gjarnan flagga honum og þó maður hafi ekki töluverðar upplýsingar um fánanotkun almennings þá fer bara vel á því að við notuðum fánann meira og flöggum honum oftar ég tel að þessi breyting mundi fela í sér að notkun mundi aukast á þjóðfánanum ég held að þessi aukning kæmi þá sérstaklega fram á sumrin bæði við íbúðarhús heimili fólks og ekki síst við sumarbústaði um landið það eru margir sem hafa áhyggjur af því að gleyma því að taka fánann niður á kvöldin og brjóta þannig fánareglurnar eins og þær eru í dag þannig að ég tel að með breyttu fyrirkomulagi með því að heimila að fáninn sé við hún allan sólarhringinn á sumrin frá fimmtánda maí til fimmtánda ágúst muni fáninn blakta víðar en hann gerir í dag ég vil líka bæta því við í lokin virðulegi forseti að það hefur farið fram umræða í samfélaginu á seinni árum um aukið frjálsræði varðandi notkun fánans með tilliti til markaðssetningar á íslenskri framleiðslu og vil halda því til haga að bændasamtök íslands hafa verið því fylgjandi að unnt yrði að merkja íslenskar landbúnaðarvörur með þjóðfánanum það voru gerðar breytingar nítján hundruð níutíu og átta í þá veru en vegna vankanta hefur ekki tekist að koma þeim breytingum í framkvæmd bændasamtökin hafa ályktað um þessi mál og það varð til þess að forsætisráðherra lagði fram frumvarp á síðasta þingi sem miðar að því að það yrði

og það átti að sníða af núverandi vankanta en þetta frumvarp náði því miður ekki fram að ganga það var mælt fyrir því á síðan þingi en tiltölulega seint og ég vona að forsætisráðherra drífi sig inn með það mál aftur þannig að það væri þá líka hægt að afgreiða það að við getum farið að merkja íslenskar landbúnaðarafurðir með þjóðfánanum það gera danir norðmenn og